Tarabella sur la façon dont la création du service européen pour l'action extérieure doit représenter une opportunité majeure pour renforcer la politique de l'Union sur les femmes, la paix et la sécurité? Dans le processus de mise en place du service, il faut reconnaître le défi permanent d'assurer une plus grande représentation des femmes à tout niveau, notamment au sein du personnel, et en particulier au plus haut niveau.

En même temps que l'Union entreprend d'importants efforts pour renforcer ses capacités en matière de participation des femmes, de paix et de sécurité, nous pensons qu'il est important de prendre également des mesures pour sensibiliser d'autres organisations et pays. Ceci va de pair avec des activités de formation spécifique. Vous avez été nombreux à intervenir sur cet aspect là aussi. Dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, l'Union soutient les Nations unies dans la mise en œuvre de résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays et régions particulièrement concernées comme le Pakistan, l'Afghanistan, la Géorgie, l'Arménie,

Enfin, l'Union européenne continue de croire à l'importance de renforcer la responsabilisation au niveau global.

Aussi l'Union a t elle demandé au Conseil de sécurité de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'impunité. Des mesures ciblées et graduées devraient être imposées contre toute partie à un conflit responsable de violations graves des droits de la femme.